Milieu ís economische politiek, nu en vooral ook in de toekomst. Ik wil graag uw aandacht vragen voor twee specifieke zaken waar ik mij zorgen over maak.

Zo hebben wij heel veel aandacht voor biomassa en uiteraard zal de economie van de toekomst meer draaien op biologische grondstoffen. Maar wij hebben ons al te enthousiast gestort op biomassa, met als gevolg dat een groot deel biomassa op dit moment in de oven verdwijnt, terwijl het ook gebruikt zou kunnen worden voor hogere toepassingen dan energie alleen.

Veel implementatie, maar vooral ook hoe gaan wij dat doen met biomassa?